Ja, aber Sie wissen selbst, dass es in Syrien derzeit nicht möglich ist zu studieren.

Natürlich hoffen wir, dass der Krieg in Syrien bald vorbei ist.